Jej wypowiedzi ostatnio były bardzo kontrowersyjne. Ważniejsze jednak jest to, co powinniśmy my robić dla tego regionu. Politycy muszą oceniać sytuację po faktach, a nie po ideach.